Een Poolse collega, Europarlementariër, zei laatst dat meer Nederlanders de film Das Leben der Anderen zouden moeten bekijken. Want dan zouden zij wel begrijpen hoe onnoemelijk kwetsend het is voor mensen die achter het ijzeren gordijn hebben geleefd, dat er een meldpunt is dat burgers oproept om te klikken over andere burgers.

De woede over het meldpunt komt niet uit het niets. Het beleid van de Nederlandse regering heeft een stevige emmer met kwaad bloed gevuld.

En dit meldpunt is de druppel die de emmer doet overlopen. Het debat gaat niet over de PVV en ook niet over Geert Wilders, hoe graag hij dat ook zou willen. Zijn verwerpelijke initiatief is de aanleiding en niet meer dan dat. Dit debat gaat over de positie van premier Rutte. Een premier die zijn verantwoordelijkheden verzaakt. Het is zijn verantwoordelijkheid om dit meldpunt scherp te veroordelen, omdat het EU burgers stigmatiseert, en die verzaakt hij. Het is Rutte's verantwoordelijkheid om de burgers in zijn land te vrijwaren van discriminatie en de bronnen daarvan aan te pakken, en die verzaakt hij. Het is Rutte's verantwoordelijkheid om het fundamentele Europese recht van vrij verkeer hoog in het vaandel te houden, en die verzaakt hij. Premier Rutte heeft zichzelf klem gezet door keer op keer te zeggen dat hij het meldpunt niet zal veroordelen. En hij schijnt te denken dat het een nederlaag zou zijn om op zijn schreden terug te keren en dat alsnog te doen. Wij zullen hier donderdag met een overweldigende meerderheid een resolutie aannemen waarin wij duidelijk maken dat het niet veroordelen nog een veel grotere nederlaag is, voor hem, voor het aanzien van Nederland en eigenlijk voor alle Europeanen. Als Rutte een premier wil zijn die met de grote jongens en de grote meisjes van Europa mee wil praten, dan moet hij als een echte vent de gevolgen van dit meldpunt en van zijn regeringsbeleid onder ogen zien en aanpakken. Doet hij dat niet, dan past hij inderdaad goed in het illustere rijtje dat zich nu aan het vormen is Berlusconi, Orban, Rutte.